Herr Präsident! Lady Ashton, Sie haben aus diesem Kreis wiederholt kritische Bemerkungen hinnehmen müssen. Ich möchte gerade die heutige Diskussion zum Anlass nehmen, um klar zu sagen Die Europäische Union und besonders Sie als Person mit Ihren Mitarbeitern haben hier in der gesamten Krise rasch, gut und effizient gehandelt.

Es ist richtig und wichtig zu sehen, dass die Verhältnisse in jedem Land speziell sind, ganz besonders in Libyen. Hier hat die Europäische Union zur rechten Zeit politisch Position gegen den Völkermord und für die Zivilgesellschaft bezogen. Hier wurde richtigerweise gemeinsam mit NATO, UNO und anderen der Druck auf das Gaddafi Regime erhöht.

Hier möchte ich einmal mehr auf die Parlamentarische Versammlung in Rom verweisen, die einige sehr wichtige positive Schritte vorgeschlagen hat erstens persönliche Sicherheit für die Bürger, zweitens politische Sicherheit das heißt auch enge Zusammenarbeit mit der Übergangsregierung und drittens wirtschaftliche Sicherheit.